Frau Präsidentin! Ich selber rauche nicht, aber ich bin entschieden gegen staatlich verordnete Lebensweisen. Ich bin entschieden dagegen, dass der Staat den Bürger bevormundet mit einem aufdringlichen staatlichen Schutzgehabe. Ich bin dagegen, dass wir mit gouvernantenhaftem Moralisieren etwas regeln, das wir nicht zu regeln haben, was meinem Bild vom freien, mündigen Bürger widerspricht. Es gibt jedes Jahr zigtausende Alkoholtote.

Es gibt jedes Jahr zigtausende Diabetestote. Wann werden Sie Süßigkeiten verbieten?

Das alles sind staatlich verordnete Lebensweisen, die niemand haben will. Das ist der Grund, warum die Europäische Union immer unpopulärer wird. Sie mischen sich in Dinge ein, wo der Bürger es nicht haben will.

Der Bürger will das nicht. Regeln Sie die Dinge, die notwendig sind, und nicht jene Dinge, die mit dem freien und mündigen Bürger in Widerspruch stehen.